Ponad 40 lat temu Polska zainicjowała powstanie Konwencji o prawach dziecka i przedłożyła jej pierwszą wersję na forum międzynarodowym. Mimo że konwencja jest najszerzej ratyfikowanym dokumentem z zakresu praw człowieka na świecie, to niestety jej przepisy są wielokrotnie łamane. Najważniejszym prawem dziecka jest, proszę Państwa, prawo do życia, dopiero gdy ono jest zagwarantowane, możemy dbać o podstawowe prawa jak prawo do bezpieczeństwa, do edukacji, prawa cywilne czy społeczne. To prawo do życia gwarantuje art. 6, który stanowi, że dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną czy umysłową wymaga szczególnej troski i opieki, a zwłaszcza ochrony prawnej zarówno przed, jak i po urodzeniu. Szanowni Państwo, w tym kontekście proszę o refleksję czy w Parlamencie Europejskim w ogóle podejmuje się kwestię prawa dziecka do życia?